Am votat în favoarea acestui raport, mai ales în condițiile în care textul referitor la introducerea unei noi categorii de membri ai Uniunii a fost eliminat, pentru că îl consider definitoriu pentru vocația de a continua politicile de extindere ale Uniunii Europene. Sper ca acest raport, care îmbrățișează o viziune relativ optimistă despre continuarea extinderii, să fie unul dintre rapoartele care vor continua una dintre puținele politici de succes ale Uniunii Europene și cred că, în continuare, criteriile care au fost promovate inițial pentru a accepta extinderea și mă refer la criteriile de la Copenhaga sunt definitorii. Am apreciat modul în care raportoarea a ridicat problema capacității noilor state care vor adera de a răspunde exigențelor Uniunii și de a nu bloca mecanismele interne.